Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Cina è la terza economia del mondo e primo esportatore globale, un partner economico strategico dell'Unione europea, l'accordo, quindi, rappresenterebbe un'occasione importante per il rilancio dell'economia. Oggi infatti gli investitori europei in Cina incontrano molte, troppe barriere, sia prima che dopo gli investimenti al contrario, invece, gli investitori cinesi in Europa hanno un ampio accesso. Quindi i negoziati possono andare avanti solo e soltanto se vengono rispettati i principi fondamentali reciprocità, protezione della proprietà intellettuale, tutela degli investimenti e degli investitori, tutela dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori oltre ovviamente ai diritti umani. Quindi dobbiamo mettere in campo un impegno strategico partendo da un'efficace lotta alla contraffazione e al contrabbando ma eliminando davvero tutte le asimmetrie esistenti.